Vreau să salut acordul la care s a ajuns cu Consiliul în ceea ce privește pachetul privind azilul, întrucât cred că reprezintă un progres față de regulile existente. Din păcate, sistemul european de azil din prezent nu se afla nici pe departe la înălțimea standardelor de protecție a drepturilor omului pe care Uniunea Europeană a trebui să le aibă. Din cauza inaccesibilității sistemului european de azil, s a ajuns ca persoanele care au nevoie de protecție internațională să ocolească Uniunea Europeană și să meargă în țările vecine, care asigură condiții mult mai umane. În același timp, Uniunea Europeană continuă să se autodeclare, în mod ipocrit, ca fiind un model de apărare a drepturilor omului.

Cred că este esențial ca persoanelor care au nevoie de protecție internațională să le fie facilitat accesul la procedurile de azil și, de asemenea, să aibă în permanență acces la informații și la asistență juridică și medicală. Salut în mod special ameliorarea mecanismelor de solidaritate între statele membre, dar cred că mai este încă loc de progres în acest domeniu. În sfârșit, vreau să subliniez că legislația existentă nu a fost niciodată problema principală a sistemului european de azil, ci, mai degrabă, aplicarea sa incorectă de către statele membre.